alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að skipa nefnd sem geri úttekt á neytendavernd á fjármálamarkaði og setji fram tillögur um hvernig styrkja má stöðu neytenda gagnvart fjármálafyrirtækjum nefndin skoði verkaskiptingu stjórnarráðsins og stöðu sjálfstæðra stofnana sérstaklega og geri tillögur um breytingar ef þörf krefur tillögur nefndarinnar miði að því að bæta stöðu neytenda gagnvart fjármálafyrirtækjum auka ábyrgð fjármálafyrirtækja gagnvart neytendum bæta samkeppni á fjármálamarkaði neytendum í hag tryggja öflugt eftirlit stjórnvalda með fjármálamarkaði og auka fjármálafræðslu til neytenda við tillögugerðina hafi nefndin hliðsjón af stöðu neytenda samkvæmt reglum evrópusambandsins og líti til framkvæmdar neytendaverndarmála annars staðar á norðurlöndum í kanada bandaríkjum norður ameríku og víðar ef nauðsynlegt reynist með hruni íslenska fjármálakerfisins komu í ljós miklir ágallar á stöðu skuldara gagnvart fjármálafyrirtækjum og í ljós kom að starfshættir þessara fyrirtækja höfðu verið mjög óvandaðir og eftirliti ríkisins mjög ábótavant þetta sést best til dæmis með því að dómstólar hafa þurft að grípa í taumana hvað varðar til dæmis lögmæti lánasamninga og þessi hegðun jfármálafyrirætkja leiddi af sér að óhóflega mikill fjöldi fólks lenti í vanskilum í kjölfar efnahagshrunsins ég vil í þessu sambandi nefna að creditinfo benti á mjög skömmu eftir hrun að þegar í upphafi árs tvö þúsund og átta þegar lausafjárþurrðar fór að gæta hjá íslensku bönkunum fóru íslensk heimili og fyrirtæki að lenda i vanskilum enda höfðu fjármálastofnanir ýtt undir það að mörg heimili og fyrirtæki fjármögnuðu í raun neyslu sína með lánsfé auðvitað er hver og einn ábyrgur í sínum fjármálum en það er fullkomlega ólíðandi að fjármálakerfi geti hagað sér með þessum hætti gagnvart neytendum án þess að nokkur opinber aðili hlutist þar um og líti eftir ábyrgð fyrirtækjanna í sinni starfsemi

sýnt að það er nauðsynlegt að ríkisvaldið hafi virkt eftirlit með fjármálafyrirtækjum bankar og aðrar fjármálastofnanir hafa yfir að ráða sérfræðikunnáttu og styrk umfram einstaka neytendur og því er mjög mikilvægt að vernda stöðu neytenda á síðustu árum hafa lög um fjármálafyrirtæki verið endurskoðuð lög sett til að bæta réttarstöðu skuldara auk þess sem umboðsmanns skuldara hafur verið stofnað það má segja að í því neyðarástandi sem hér ríkti eftir hrunið kom í ljós sá sári skortur á löggjöf til verndar neytendum sem gerði það að verkum að alþingi þurfti hér að prjóna af fingrum fram flókna og umfangsmikla löggjöf til þess að vernda skuldara og má þar helst nefna lög um greiðsluaðlögun það er auðvitað mjög slæmt að í svo ástandi sem hér ríkti höfum við þurft að vera í þessari vinnu samhliða og ætla ég þá að minna á það enn eina ferðina að hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir hafði sem almennur þingmaður hér á einum sjö þingum flutt frumvarp um greiðsluaðlögun án þess að það næði fram að ganga ég tel að við þurfum að ganga miklu lengra en við þegar höfum gert við erum búin núna að setja undir versta lekann þó að enn sé óleyst vandamál þeirra neytenda sem hafa fengið lánsveð til þess að fjármagna húsnæði sitt og í ábyrgðarmannakerfinu sé ýmis vandi og auðvitað á mörgum stöðum er búið að setja undir stærstu lekann en það er mjög mikilvægt að taka næstu skref og fara með heildstæðum hætti yfir réttarstöðu neytenda á fjármálamarkaði og skilgreina hvernig neytendavernd verði best fyrir komið hjá opinberum aðilum það þarf að fara yfir skipan neytendaverndar í stjórnarráðinu og hjá stofnunum ríkisins ég vil hafa þessa tillögu svona víða því að ég held að það þurfi að fara mjög heildstætt yfir öll þessi mál í kjölfar fjármálakreppunnar var í bandaríkjunum sett upp sérstök stofnun til að sinna málefnum neytendaverndar á fjármálamarkaði og hún tók nýlega til starfa með formlegum hætti hún átti sér fyrirmynd í kanadískri stofnun sem heitir með leyfi forseta á ensku financial consumer agency of canada og hún hefur verið starfrækt síðan tvö þúsund og eitt við góðan orðstír hlutverk þessarar stofnunar er að fylgjast með starfsemi fjármálafyrirtækja þeirra fyrirtækja sem falla undir opinbert fjármálaeftirlit og tryggja að þau fari að lögum og reglum sem settar eru eitt af hlutverkum hennar er að upplýsa neytendur og fylgjast með og hafa áhrif á lagasetningu og þróun laga og reglna sem varða réttindi og vernd neytenda það má líka geta þess í þessu samhengi að samkvæmt könnun world economic forum á samkeppnishæfni ríkja árið tvö þúsund og ellefu til tvö þúsund og tólf var kanada efst á lista hvað varðar traust á bankakerfinu og án þess að ég ætli að fara hér að vera með að fullyrða um orsakasamhengi þarna á milli skiptir það auðvitað máli að fólk treysti bankakerfinu

fjármálafyrirtækja sem eins og ég hef farið yfir áður eru í miklu sterkari stöðu en hver og einn einstakur neytandi sem við þá á viðskipti ég tel rétt og við flutningsmennirnir að forsætisráðherra skipi formann nefndarinnar en efnahags og viðskiptaráðherra innanríkisráðherra og velferðarráðherra tilnefni hver sinn fulltrúa auk þeirra er eðlilegt að neytendasamtökin og samtök fjármálafyrirtækja tilnefni fulltrúa í nefndina þessi nefnd þarf að starfa í góðu samstarfi eða þarf auðvitað að fara yfir starfsemi og leita upplýsinga hjá þeim opinberu stofnunum sem fást við neytendamál og fjármálafyrirtæki og eins hagsmunasamtaka sem koma fram fyrir hönd almennings þarna vil ég nefna neytendastofu samkeppnisstofnun talsmann neytenda og umboðsmann skuldara og hér hefur láðst að skrifa fjármálaeftirlitið sem að sjálfsögðu á að vera þarna auk hagsmunasamtaka á borð við alþýðusamband íslands b s r b b h m og hagsmunasamtök heimilanna svo vil ég líka ítreka að það er mjög mikilvægt að þessi nefnd fái góðan starfsmann og hafi góða aðstöðu til þess að leita sér að sérfræðiþjónustu bæði innan lands sem utan þannig að það þarf að tryggja fjármuni til að það sé hægt að vinna þessa vinnu sómasamlega og af bestu og færustu sérfræðingum ég vil að lokum leggja til að málinu verði vísað til allsherjar og menntamálanefndar